Aplicarea unei strategii macroregionale bine gândite oferă mai multe beneficii, inclusiv investiții coordonate, o implicare sporită a mecanismelor de intervenție ale Uniunii. Elaborarea strategiilor macroregionale trebuie să se bazeze pe consultări, care să definească problemele de pe teren. Susțin definirea unei foi de parcurs pentru macroregiunile europene și cred că finanțarea trebuie să provină din componenta de cooperare teritorială a politicii de coeziune.